Herr Albrecht! Natürlich sind wir dankbar, dass Edward Snowden dies aufgebracht hat, damit wir uns mit dieser Erkenntnis, die wir heute haben, damit beschäftigen können. Aber es ist eine ganz andere Frage nach der Überschrift, die wir uns hier selber gegeben haben, der Massenausspähung ein individuelles Schicksal damit zu verbinden und umzulenken auf eine Frage, die gar nicht diesen Bericht betrifft. Wir sollten uns in der Tat viel mehr mit unseren Bürgern und Bürgerinnen und ihrer Privatsphäre beschäftigen, als mit dieser anderen Frage, die man durch einen anderen Initiativantrag oder wie auch immer vielleicht hier ins Plenum bringen kann.